samkvæmt starfsáætlun þingsins er ekki gert ráð fyrir kvöldfundi á

en þriðjudögum þegar ekki þarf að leita sérstakrar heimildar til þess en við höfum oft verið ansi liðleg við að greiða fyrir þingstörfunum með því að heimila lengri fundi þegar sérstök tilefni hafa þótt til í dag er miðvikudagurinn tuttugasta og þriðja mars og því er ekki tilefnið það að við þurfum að klára einhver ákveðin mál áður en þinginu lýkur

seinasti dagur til að leggja fram ný þingmál nú er forseti að óska eftir því að það verði lengri fundartími í kvöld til að klára dagskrá þar sem við eigum að ræða meðal annars almenningsbókasöfn og það hvort banna eigi skrotóbak ég verð að segja það frú forseti að mér finnst þessu ekki liggja það mikið á og mér finnst skipulag þingsins vera komið í mikið óefni þegar við getum ekki treyst starfsáætlun þingsins einn einasta dag og gert okkar áætlanir að ég minnist nú ekki á það markmið frú forseta um fjölskylduvænan vinnustað sem haldið er á lofti á tyllidögum og ég verð að segja að mér finnst þetta ástæðulaust og ætla því að greiða atkvæði gegn þessari tillögu forseta